V rámci programu Východného partnerstva sa Európska únia dlhodobo a cieľavedome angažuje v oblasti južného Kaukazu, kde nachádza vnímavých partnerov tak v Azerbajdžane, ako aj v Arménsku. Postupné kroky na posilňovanie demokracie, úsilia o zlepšenie postavenia menšín v spoločnosti dávajú nádej, že obidve tieto postsovietske krajiny majú potrebný potenciál na tesnejšie partnerstvo s Európskou úniou. Istým rizikom pre prognózovanie ďalšieho vývoja však stále ostáva azerbajdžanský región Náhorný Karabach, ktorý je už 20 rokov pod okupáciou Arménov so všetkými dôsledkami pre viac ako milión azerbajdžanských utečencov, ako aj pre obyvateľov regiónu Nakčivan, ktorí v dôsledku tejto okupácie stratili priamy kontakt so svojou krajinou. Preto rokovania o dohodách o pridružení sa musia opierať o dokumenty Minskej skupiny so silnými záväzkami obidvoch krajín o vyriešení problému náhorného Karabachu kultivovaným mierovým spôsobom s dôrazom na potreby a záujmy predovšetkým jeho obyvateľstva.